Egy nagyon fontos programra szeretném invitálni kedves képviselőtársaimat. Jövő kedden egy órától egy közmeghallgatás lesz, ahol a banki csalásoknak, jogsértéseknek a magyar áldozatai fognak beszélni, az úgynevezett devizahitelesek, más néven svájci frank alapú kölcsönöknek az elszenvedői, hogy így mondjam. Sokan azt kérdezik, mikor meglátják a plakátot, hogy De hát ez a probléma már megoldódott Magyarországon, nem?.

Tehát nem igaz, hogy a probléma megoldódott, továbbra is öngyilkosságba hajszolnak embereket, tragédiák következnek. Kérem Önöket, hogy jöjjenek el, és találjunk megoldást erre az Európában sok millió embert érintő problémára, hiszen nemcsak Magyarországon, hanem Horvátországban, Romániában, Lengyelországban is van ilyen durva konstrukció.